De Raad zal zich voor de zoveelste keer buigen over groei en banen in Europa, of beter gezegd, over het ontbreken daarvan. Voorzitter Schulz deed alvast een duit in het zakje door te pleiten de jeugdwerkloosheid aan te pakken door meer investeringen. Want, zo stelt Voorzitter Schulz, we zijn wereldkampioenen in bezuinigen, maar we hebben minder ideeën als het aankomt op het stimuleren van de groei.

De Nederlandse economie wordt momenteel kapot bezuinigd vanwege de eurocrisis en om maar aan de drieprocentnorm uit Brussel te kunnen voldoen. Het klinkt dus allemaal weer prachtig dat investeren, maar waar moet dat geld eigenlijk vandaan komen?

Om te beginnen door het afschaffen van het cohesiebeleid en die verschrikkelijke landbouwsubsidies.

Hoe minder geld er via het EU budget wordt verspeeld, des te meer houden lidstaten over, en des te minder hoeven zij te bezuinigen.